Da die Zeit nun schon weit fortgeschritten ist ich habe die meisten von Ihnen länger reden lassen, als vorgesehen war werde ich von jeder Fraktion eine Person drannehmen.